Monsieur le Président, chers collègues, demain, nous allons nous prononcer pour la troisième fois sur le nouvel instrument de coopération au développement qui prévoit des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane pour les pays ACP exportateurs de bananes suite à la réduction de leurs préférences tarifaires, le MAB.

Si l'ensemble des revendications du Parlement concernant l'application des actes délégués n'ont pas été retenus pour cet instrument, je le regrette fortement. Nous avons néanmoins réussi à obtenir des avancées. En effet, le texte prévoit des objectifs clairs et des critères précis pour l'allocation des ressources à la Commission. La Commission a également fait une déclaration précisant la méthodologie utilisée.

Nous devons avoir conscience des conséquences déplorables pour nos partenaires ACP si l'ICD MAB était rejeté. La situation de certains agriculteurs est dramatique, nous ne pouvons plus attendre et devons agir en conséquence. Je compte donc sur vous pour soutenir le texte.